Je peux vous dire que la confiance de nos citoyens est en train de s'évaporer aussi vite que l'eau dans les cuves de la centrale de Fukushima. Oui, nos citoyens savent qu'il y a des choses à changer, que nous ne pouvons plus continuer comme avant. Oui, nous devons inverser la course à la précarité et à plus d'inégalité. Oui, nous devons nous libérer de notre addiction aux énergies fossiles ou dangereuses. Oui, nous devons remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service des citoyens. Et non, nous ne pouvons plus bâtir notre économie sur la dette, qu'elle soit privée ou publique, et sur le déficit ou encore sur la spéculation. Tout cela, nos citoyens le savent. Et nos concitoyens savent que cela implique des changements profonds et radicaux de la part des gouvernements, de la part des entreprises et de la part d'eux mêmes.

Ils savent que ces changements radicaux sont aussi complexes.

Il faut bien commencer quelque part. Mais le problème, voyez vous, c'est que, pour nos concitoyens, c'est toujours au même endroit qu'on commence on commence toujours par couper dans les dépenses publiques, qui, comme chacun le sait, sont celles qui profitent le plus aux plus précarisés. On commence toujours par flexibiliser les marchés du travail. En effet, quand on parle de rééquilibrer flexibilité et sécurité, on sait bien que c'est plus de flexibilité et moins de sécurité. Et nos citoyens en ont marre de cette politique du deux poids, deux mesures.

Donc, ce que nous attendons du Conseil au delà, évidemment, de tout ce qui est sur la table aujourd'hui c'est, d'une part, une initiative audacieuse visant à assurer aux États membres et à l'Union des recettes fiscales stables et justes.

Sans cette initiative, je peux vous dire que tout ce qui est sur la table en termes de gouvernance économique tombera par terre, et l'euro avec, car il n'y a pas d'exemple historique, Mesdames et Messieurs, d'une union monétaire qui ait réussi sans qu'elle soit accompagnée d'une union fiscale robuste.

Tout allait bien, y compris en Irlande. Ce qu'il nous faut, ce sont des nouvelles règles contraignantes, et pas des règles dont on nous dise On va les mettre en œuvre au 1er janvier